Panie Przewodniczący! Prawo do informacji w postępowaniu karnym dla podejrzanych i oskarżonych należy do fundamentów, które powinny gwarantować standardy każdego cywilizowanego państwa.

Jednak wyrażamy satysfakcję, że tego rodzaju regulacje w zakresie pewnych praw podstawowych są tutaj objęte regulacją. Trzeba też pamiętać o stronie, która nie została tutaj uwzględniona, a też zasługuje na uwagę, mianowicie o sytuacji osób pokrzywdzonych, które niejednokrotnie również znajdują się w podobnej, niezwykle trudnej dla nich sytuacji i nie uzyskują stosownych informacji, mimo że stają się ofiarami czasami nawet okrutnych przestępstw. Zdarza się, że ofiarami takich przestępstw

My nie możemy o nich zapominać, nie możemy doprowadzić do pewnych dysproporcji pomiędzy prawami pokrzywdzonego, a oskarżonego.

Zwracam się do pani komisarz, by zechciała się także zaangażować w proces na rzecz ofiar, na rzecz tych wszystkich, którzy padają właśnie ofiarą ciężkich przestępstw, a później aparat państwa ich całkowicie lekceważy, również w Europie. To zobowiązuje nas do zmiany, pani komisarz.